Wysokie bezrobocie, zwłaszcza wśród ludzi młodych, jest jednym z najdotkliwszych skutków utrzymującego się w Europie kryzysu. Dlatego też działania sprzyjające zwiększeniu zatrudnienia powinny stanowić priorytet i integralną część strategii państw członkowskich. Uważam, że wytyczne polityczne na 2013 r. powinny koncentrować się na promocji przedsiębiorczości i wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Należy wprowadzić takie rozwiązania prawne, które pozwolą na obniżenie kosztów pracy i stosowanie elastycznych form zatrudnienia. Należy inwestować w wysokiej jakości szkolenia i staże dla młodych, prowadzące do nabycia przez nich tych umiejętności, które są poszukiwane przez pracodawców. Aby to osiągnąć, liczę na wzmocnioną współpracę rządów i parlamentów krajowych.